Ich unterstütze die Forderung nach einer internationalen Untersuchung, denn die Einbeziehung zweier internationaler Experten in die israelische Untersuchung wird meiner Ansicht nach international sicherlich nicht als ausreichend betrachtet werden. Eine solche Untersuchung muss dann in ihren Ergebnissen feststellen, ob diese Aktion völkerrechtswidrig war. Aus diesem Grund rege ich an, dass wir uns diese Bewertung bis dahin aufsparen und dieses Urteil nicht schon jetzt in diese Entschließung aufnehmen. Dass diese Flottille in dieser Größenordnung losfahren konnte und eben nicht nur mit Extremisten oder notorischen Gegnern Israels besetzt war, hat allerdings etwas mit der unhaltbaren humanitären Situation in Gaza zu tun.

Die Menschen im Gaza haben sich auch nicht gegen die Hamas erhoben, sondern eher im Gegenteil gegen Israel radikalisiert.

Ich hoffe, dass bei der heutigen Sitzung der israelischen Regierung die gestrige Ankündigung von Minister Herzog umgesetzt wird, dass die Blockade in einem ersten Schritt gelockert wird.

im Prinzip muss die Grenze für alle Materialien und Waren geöffnet werden, soweit es sich nicht um Waffen oder Materialien handelt, mit denen man Waffen herstellen kann.